Poštovani g. predsjedavajući, novi akcijski plan za e zdravlje kvalitetna je inovacija na razini Europske unije. Kako osigurati jednak pristup zdravstvenoj zaštiti briga je svih država članica. U uvjetima krize sve javne usluge se u kontekstu fiskalne konsolidacije smanjuju i manje su pristupačne svima. U području zdravstva e zdravlje jedno je od rješenja, ali za njegovu provedbu neophodna je digitalizacija države te edukacija o korištenju informacijskih tehnologija. Uz informatičku pismenost i širokopojasni pristup Internetu, viša razina znanja o zdravlju omogućit će osobama koje žive u udaljenim rijetko naseljenim krajevima pristup točnim informacijama, preventivnim zdravstvenim mjerama te liječničkom savjetu dostupnom pomoću Interneta i zbog toga podržavam inicijativu danu kroz ovaj akcijski plan.